Odbourávání bariér při výkonu určitých povolání mezi jednotlivými členskými státy je podle mého názoru mimořádně důležitá agenda. Nemělo by se skončit pouze u zprávy, která v zásadě nemá normativní charakter, ale měli bychom být odvážní, zvláště Komise, a předložit další legislativní opatření, která povedou k tomu, že občané mající určité vzdělání, vykonávající určitou profesi, budou moci tuto profesi vykonávat v jiném státě EU a nebudou narážet na tamní právní předpisy, tamní právní úpravu. Myslím si, že určitý posun přinese směrnice o testu přiměřenosti v regulovaných povoláních, kterou jsme projednávali na výboru IMCO, nicméně byl bych ještě odvážnější a do budoucna bude třeba více zasáhnout do národní legislativy v zájmu volného pohybu osob a práce.